Do tego Europejska Agencja Obrony czy Agencja Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji muszą przygotować określone projekty na rzecz bezpieczeństwa przyszłości Unii Europejskiej, Europy, a więc także świata, dlatego byłem za tym sprawozdaniem.